Ich glaube, hier liegt etwas vor, das wir dringend brauchen. Ich möchte mich aber bei meinen Ausführungen auf einen Teil des Berichts konzentrieren, und zwar auf die Lebensmittel und Futtermittelsicherheit, und hier ganz besonders auf die Ziffern 23

Es nützt die beste Gesetzgebung nichts, wenn sie in den Mitgliedstaaten nicht mit Nachdruck umgesetzt wird. Und ich ersuche die Mitgliedstaaten, aber vor allem auch die Kommission, hier wirklich besonderes Augenmerk auf die Kontaminierung mit Dioxin zu legen und auch die Grenzwerte für Fischmehl zu überprüfen.

Dioxin ist eine Gruppe von Chemikalien, die einfach in der Natur entstehen, die aber nicht abbaubar sind. Sie sind nicht wasserlöslich, sie sammeln sich vorzugsweise im Fettgewebe und sie akkumulieren sich, d. h.